Este es el decimoquinto debate sobre el futuro de la Unión Europea que celebramos aquí, en el Parlamento Europeo. Por decimoquinta vez tenemos que repetir que la Unión está atravesando indudablemente un momento de extrema dificultad y, por decimoquinta vez, tenemos que preguntarnos por qué. Nuestra respuesta siempre es la misma políticas equivocadas llevan a daños e injusticias.

Las políticas de austeridad han causado daños enormes en nuestra sociedad.

Hemos creado economías que han desmantelado el sistema de protección de los trabajadores y de las categorías más vulnerables, dejando insatisfechas las necesidades de los que viven en dificultad. Hablar de justicia social, de respeto de la dignidad humana, del drama de la pobreza, de la falta de trabajo y de la exclusión social que viven millones de ciudadanos europeos no significa ser populistas, sino que significa tomar nota de la realidad y dar inmediatas respuestas. Juncker, comisarios, disfruten estos últimos meses que le quedan a la Comisión, porque las próximas elecciones llevarán un viento de cambio no solamente a este Pleno, sino a toda la Comisión. El segundo ejemplo de políticas equivocadas que quiero citar concierne a las políticas migratorias. Aquí, el fracaso de la Unión —una Unión de nombre y no de hecho— es evidente. La falta de una posición común sobre el reparto equitativo de las responsabilidades y sobre la solidaridad en las políticas de asilo y migración entre todos los Estados miembros ha hundido la reforma del sistema europeo común de asilo. Esos dos principios están establecidos en el artículo 80 del Tratado, pero ya han cedido el paso a los egoísmos nacionales.

El fracaso de la Unión Europea en esas políticas tiene un impacto muy grande sobre los derechos fundamentales y también en términos de costes sociales y económicos, estimados anualmente en cerca de 49 millones de euros, según un reciente estudio. No es casualidad que haya citado estos dos ejemplos, señor primer ministro España e Italia son dos países del Mediterráneo que tienen intereses que coinciden, como, por ejemplo, la gestión de los flujos migratorios y la economía.

Sin embargo, nuestros países deberían colaborar para luchar contra la austeridad y encontrar soluciones a la crisis migratoria. En ese tema, toda la Unión Europea debería dar señales de vida y nosotros, señorías, deberíamos dar otras señales a los ciudadanos. Los ciudadanos nos piden hechos y respuestas concretas. Por ejemplo, podríamos empezar acabando con los derroches. Vamos a comenzar una gran lucha contra los derroches de la Unión, y hagámoslo partiendo de aquí, de este Parlamento, de esta inútil e injustificable triple sede.

¿Con qué cara y con qué ánimo podemos justificar estas cifras enormes ante nuestros ciudadanos? No es posible. Señorías, pedir la cancelación de ese derroche no es un ataque a la democracia, y la democracia no es un privilegio ni es tampoco un edificio. Señorías, señor primer ministro, en una parte están los decimales, la austeridad, los derroches, los privilegios y en la otra están los ciudadanos y la solicitud de cambio. Hay que poner a las personas en el centro de las políticas y de las decisiones de la Unión Europea. Hay que anteponer el respeto de los derechos y el bienestar de todos los ciudadanos y no sacrificarlos en nombre de determinados intereses económicos y financieros que benefician a pocas personas.